Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Vertreterin des Europäischen Rates, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich heute auf zwei Punkte beschränken, die im Rat sicher an vorderster Front diskutiert werden und die uns alle am meisten umtreiben und bewegen. Das eine ist zunächst unsere Eurozone, unsere Währung in der Europäischen Union, und vor allem natürlich Griechenland. Die Europäische Volkspartei will, dass Griechenland im Euro bleibt. Wir spüren, dass die Situation ernst ist in diesen Tagen, dass es schwierige Entscheidungen zu fällen gilt. Und da hat vor allem Jean Claude Juncker für seine Verhandlungen, die er jetzt maßgeblich führt, die volle Unterstützung seiner Fraktion.

Es ist nichts herausgekommen, wir haben Zeit verplempert ohne Ende, weil Griechenland die neue griechische Regierung nicht in der Lage war, konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen. Jetzt ist es am Montag Gott sei Dank gelungen, dass wir erstmals zumindest einen Text bekommen haben. Es lohnt, denke ich, schon nach den ersten fünf Monaten einer kommunistischen Regierung einmal einen Blick darauf zu werfen, was denn diese neuen Politiker erreicht haben, was denn bewegt worden ist.

Ich werfe einmal einen Blick auf diese Bilanz. Wir hatten im Januar die Situation, dass im Staatshaushalt Griechenlands ein leichter Überschuss erwirtschaftet wurde. Jetzt ist dieser Überschuss zusammengeschmolzen, es ist wieder ein Defizit im Haushalt vorhanden. Die Renten können Ende des Monats nicht mehr ausgezahlt werden.

Nach Jahren der ganz schwierigen, katastrophalen Wirtschaftsentwicklung hatten wir im Januar ein leichtes Wachstum. Was haben wir jetzt? Eine starke Rezession Es investiert niemand mehr in Griechenland. Wir hatten Banken, die einigermaßen stabil dagestanden sind. Heute stehen die griechischen Banken vor einem Bankenrun Milliarden werden fast täglich abgehoben, weil die eigenen Bürger kein Vertrauen mehr in die dortigen Finanzinstitute haben.

Deswegen fordern wir ein Programm, auf das sich die Geldgeber gemeinsam mit Griechenland einigen, das am Ende der Tage auch eine Perspektive für Griechenland bietet. Ich sage ausdrücklich dazu, dass der Ball dafür in Athen liegt. Wir brauchen aus Athen heraus Vorschläge, wie die Probleme zu lösen sind. Wir werden auch für dieses Programm eine Parlamentsmehrheit in Athen brauchen.

Das ist die Lage, in der wir uns befinden.

Wir als EVP Fraktion stehen an der Seite dieser Menschen.

Wir brauchen legale Wege für die, die nach Europa kommen, vor allem für die, die unseren Schutz brauchen. Der Vorschlag der EU Kommission, vor allem zur Verteilung syrischer Flüchtlinge, ist ein guter Vorschlag. Ein Vorschlag, den eigentlich normalerweise niemand ablehnen kann.

sollte. Ich glaube auch, dass bei der Rückführungspolitik, Herr Vizepräsident, die Kommission mit den afrikanischen und asiatischen Herkunftsstaaten intensiver sprechen sollte, damit diese Rückführungsabkommen auch endlich abgeschlossen werden. Wir brauchen einen balancierten Vorschlag Hilfe auf der einen Seite, Abgrenzung zu den extremen Kräften, die wir in Europa haben, die alle Ausländer leider Gottes in einen Topf werfen, und auf der anderen Seite aber auch eine ordentliche Grenzsicherung und die Bekämpfung